W imieniu naszego Parlamentu sporządzone zostało roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie. To dość obszerny dokument liczący blisko 40 stron, dostrzegam w nim jednak poważne zachwianie proporcji tematycznej.

Apelując o niedyskryminację, na pierwszym miejscu wymienia się osoby LGBTI.

Autorowi dokumentu z pola widzenia umyka dyskryminowanie i prześladowanie chrześcijan na świecie, którzy według danych organizacji Open Doors są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie.